Těším se na ni o to víc, že se jedná o jedno z klíčových témat, o které se s kolegy z frakce ALDE již dlouhodobě zasazujeme. Pokud mluvíme o nových dovednostech, měli bychom na ně vždy pohlížet s vazbou na reálné potřeby trhu práce. Sama jste, paní komisařko, zmínila, že téměř 40 firem v Evropě v průzkumu uvedlo, že mají problémy najít zaměstnance s požadovanými dovednostmi, včetně těch digitálních. Nesoulad dovedností a poptávky v jednotlivých státech by mohla překonat vyšší pracovní mobilita. Proto bychom ji měli více podporovat, například systémem vzájemného uznávání kvalifikací nebo i nepřímo větším důrazem na digitální gramotnost a výuku jazyků. Členské státy by také měly využívat příležitostí, které nabízí například Evropský sociální fond, a zvyšovat adaptabilitu pracovní síly. Je naší povinností ukázat mladým, jak trh práce skutečně funguje, a poskytnout jim adekvátní praktickou přípravu již v průběhu studia. Měli bychom společně pracovat na tom, aby bylo učňovské školství a technické vzdělávání pro mladé lidi atraktivnější. Věnujme větší pozornost duální odborné přípravě učení se prací, pracujme na zvyšování standardů vzdělávání a odborné přípravy. Nová doporučení k rozvoji praktických dovedností jsou klíčem pro efektivní začlenění osob na trh práce. Proto bychom se měli zaměřit zejména na lepší předvídání budoucích potřeb dovedností a kvalifikací. K tomu je potřeba propojit svět vzdělávání s trhem práce. A pokud má naše evropská ekonomika i nadále růst a zůstat konkurenceschopná, je přijetí výše zmíněných opatření tím nezbytným krokem. Paní komisařko, děkuji Vám za Váš proaktivní přístup a Vaši otevřenost k diskusi a moc Vám přeji, aby spuštění agendy pro nové dovednosti bylo tím nasměrováním správným směrem.